Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, beste collega's. In elk dossier zijn er momenten waarop wij uiteenlopende belangen en argumenten moeten afwegen, maar altijd komt er daarna een ogenblik waarop we duidelijke keuzes moeten maken. De keuzes die we vandaag maken, mogen niet halfslachtig zijn. Want wanneer wij ons straks uitspreken over de nieuwe tabaksrichtlijn, dan stemmen we niet alleen over een pakket regeltjes.

Laten we duidelijke regels goedkeuren en laten we ook meteen een mandaat geven aan de onderhandelaars. Laten we het gebruik van tabak verregaand ontmoedigen, laten we duidelijk néé zeggen tegen álle verkooptrucs die tabak aantrekkelijk maken voor jonge mensen, die ik kan het niet genoeg onderstrepen nog niet altijd het lef en de kracht hebben om aan al die verleidingen te weerstaan en de best mogelijke keuzes voor hun eigen gezondheid te maken. Collega's, water en vuur verzoenen, dat gaat niet. Dat moeten we dus ook niet willen. Wel moeten we de gezondheid van de Europeanen, en de jónge Europeanen in het bijzonder, bóven de economische belangen stellen.